Už o pár dní bude Slovensko po prvýkrát predsedať v Rade Európskej únie. Jednou z jeho priorít je aj migrácia, hoci v minulosti to boli práve vyjadrenia slovenských predstaviteľov o utečencoch, ktoré vyvolávali rozpaky a nepochopenie v celej Únii. Som rada, že slovenská vláda chce presadzovať komplexný prístup k utečeneckej kríze. Jeho súčasťou musí byť nielen zlepšovanie spolupráce pri ochrane vonkajších hraníc a boji proti terorizmu, ale aj hľadanie dohody o štatúte oprávnených žiadateľov o azyl. Programový dokument pripravený slovenskou vládou sa, žiaľ, tejto téme vyhýba.